China es un socio estratégico de la Unión Europea y un actor fundamental en la escena internacional. Con la XVII Cumbre Unión Europea China del pasado junio en Bruselas celebramos cuarenta años de relaciones diplomáticas y se envió —yo creo— una importante señal en favor de una cooperación más estrecha con China. El continuo refuerzo de nuestra relación bilateral tiene un enorme potencial que hemos de saber aprovechar, sin perjuicio de la importancia central de nuestras relaciones transatlánticas en el Pacífico y en particular en China —que pronto será la primera potencia económica global— se juega buena parte del futuro. Al tiempo, es preciso que China se involucre progresivamente en la gestión de los retos y las amenazas globales asumiendo responsabilidades y actuando con arreglo a las normas establecidas para todos. En este sentido, quiero subrayar la importancia del respeto de China a una economía global abierta. China está intentando llevar a cabo una transición económica hacia una economía de mercado. Una transición exitosa resultará provechosa para China y, también, para el resto del mundo. Los actos de intimidación y las acciones unilaterales en el mar de China Meridional son un elemento de particular preocupación. Lo que allí ocurra tiene una dimensión internacional de gran calado. Por último, quiero subrayar la importancia que en este informe se ha dado justificadamente a la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Su vulneración —cabe destacar la difícil situación del pueblo tibetano, así como la de otras minorías como la cristiana— es un motivo de preocupación importante